Madame la Présidente, la majorité actuelle du Parlement européen est antirusse.

Il illustre les crimes dont l'URSS s'est rendue coupable tout au long de son histoire et qu'il faut dénoncer.

Mais dire que ce pacte a été la principale cause de la Seconde Guerre mondiale est une déformation de l'histoire que je refuse d'accepter. Laissez aux historiens le soin d'écrire l'histoire, mes chers collègues, cette histoire qui jugera durement votre tentative de manipulation.